Știm cu toții că Strategia europeană 2020 a fost lansată cu scopul de a favoriza ieșirea din criză economică actuală și a pregăti economia Uniunii Europene pentru noul deceniu. Este însă grav că Strategia Uniunii Europene pentru 2020 nu reprezintă nicio direcție clară în ceea ce privește revizuirea uneia dintre cele mai importante politici comune, respectiv reforma politicii agricole comune. Este cu atât mai grav cu cât referirea la agricultură, ca instrument politic esențial pentru realizarea obiectivelor Strategiei UE 2020, s a făcut numai în ultimul moment și, de aceea, nici nu ne mirăm că politicile din domeniul agricol sunt prea puțin menționate în acest document. În acest sens, Strategia UE 2020 cuprinde unele idei privind viitorul PAC, însă nu reușește să i confere rolul strategic esențial într o abordare mai amplă, globală, care să aibă în vedere provocările enorme puse de perspectivele dublării cererii mondiale de alimente și ale schimbărilor climatice.